Señora Presidenta, la violencia que ha sacudido el Sáhara Occidental y que condenamos con toda contundencia, igual que lamentamos la pérdida de vidas humanas y que exigimos respeto a los derechos humanos, no debe volver a desatarse. Es necesaria una solución definitiva, justa y mutuamente aceptable, en el marco de las Naciones Unidas, para un conflicto que dura ya más de 30 años y que está condenando a la desesperanza a miles de refugiados saharauis y a la inestabilidad a una zona vecina de importancia fundamental para la Unión Europea. Por eso, llamamos a Marruecos, que es socio avanzado y fiable de la Unión Europea, con quien compartimos enormes intereses y proyectos, a que redoble los esfuerzos de diálogo para dar un fin negociado al conflicto. Hacemos un llamamiento a la calma también al pueblo saharaui y a sus representantes, con cuyas circunstancias nos solidarizamos, y a que mantengan ese diálogo con espíritu abierto y constructivo. Pedimos a la Unión Europea que se sume a los esfuerzos del grupo de países amigos del Sáhara, entre los que se encuentra el mío, España, en la facilitación de tal diálogo como interlocutor válido en la región. La apertura de una investigación parlamentaria marroquí sobre los sucesos del Sáhara y la disponibilidad de las autoridades marroquíes para informar a este Parlamento sobre lo ocurrido son señales importantes que valoramos, pero no remplazan una política de transparencia informativa que asegure la presencia de todos los medios en la zona. La resolución que aprobemos mañana es fruto de una concertación compleja y prueba la preocupación de este Parlamento por la estabilidad en el Magreb y por los derechos humanos, y prueba también la apuesta por el fin negociado del conflicto, sin precondiciones, pero sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que consagran el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.